défendu avec nous la cause communautaire et la cause européenne.

plutôt que de commencer à inventer d'autres bidules institutionnels, comme on est en train de le faire, qui ne vont rien résoudre, parce que les marchés financiers attendent une Union économique et fiscale complète.